8. November, also vor genau drei Wochen, war der kalifornische Gouverneur Jerry Brown in diesem Haus zu Gast, und er bekam von vielen unserer Kollegen sehr viel Beifall für seine aktive Klimapolitik in Kalifornien und für seine diplomatische Arbeit global, mit der er versucht, die Schäden von Präsident Trump in der internationalen Klimapolitik einigermaßen zu begrenzen.

Ich erwarte eigentlich von der Europäischen Kommission gerade auch nach der Klimakonferenz in Bonn genauso viel Ehrlichkeit.

Wenn Sie aber die Vereinbarungen von Paris zum Maßstab machen, dann sind wir überhaupt nicht auf einem guten Weg, denn die Ziele, die wir da gesteckt haben und auf die wir hinarbeiten, bedeuten, dass bis 2050 eine komplette Dekarbonisierung stattfinden muss. Wenn man von den Klimabudgets, den CO2 Budgets ausgeht, die uns bleiben, dann müssten wir, wenn Sie so wirtschaften im Energiebereich, wie Sie das jetzt vorhaben, nach 2030 bis 2040 in zehn Jahren komplett dekarbonisieren. Und die Zumutungen, die wir heute nicht wagen, wo wir sogar zum Teil noch zurückgehen hinter das, was wir können, die wollen Sie einfach dann auf das nächste Jahrzehnt schieben.

Ich wünsche mir Ehrlichkeit in der Bilanz, was die Klimaziele angeht, und ich wünsche mir größeres Denken, weil ich seit langem davon überzeugt bin, dass die Europäische Union ein Innovationsprojekt braucht und auch hat.